Tu chcemy zdecydowanie powiedzieć tak dla tego, co Pani powiedziała, bez kompromisu w sprawie praworządności i bez wyjątków. Po drugie ochrona klimatu. Tak, chcemy oddychać zdrowym powietrzem. Tak, chcemy jeść zdrową żywność i cieszymy się, że Pani powiedziała, że koszty ochrony klimatu powinny być rozłożone sprawiedliwie. Akceptujemy Pani stanowisko, deklarację w sprawie wzmocnienia polityki spójności, w tym fundusz sprawiedliwej transformacji jesteśmy za. Płaca minimalna zapewniająca godne życie w każdym państwie członkowskim, adekwatnie do sytuacji tak, jesteśmy za.

Na zakończenie zarysowuje się wielka nierównowaga geograficzna w podziale sił w instytucjach europejskich Niemcy, Włochy, Francja to pierwszy, najwyższy poziom Holandia, Hiszpania druga warstwa państwa nowe zero.